frú forseti ég þakka fyrirspurnina sem gefur tækifæri til þess að árétta það sem var megininntak ræðunnar einmitt það hvað framsóknarflokkurinn vill gera

fyrir því að veita minnihlutastjórninni vernd á sínum tíma hin skilyrðin voru þau að það yrði tekið á skuldavanda almennings með tilteknum hætti og ráðist í nauðsynlegar úrbætur í atvinnumálum það þarf ekkert að hafa mörg orð um það hvernig það gekk þetta mál gekk ekki upp heldur hjá þeirri ríkisstjórn eða þeirri sem á eftir kom enn erum við í þeirri stöðu að það er ekki búið að ráðast í þær breytingar sem við mundum gjarnan vilja sjá á grundvallarreglum lýðveldisins ég ítreka það sem ég sagði í

getur verið að sú nálgun sem var svolítið lagt upp með að það þyrfti að ráðast í þetta strax vegna þess að það væri svona óróatímar og ef þessir hlutir væru ekki gerðir á óróa og jafnvel upplausnartímum mundu þeir ekki gerast yfir höfuð að þetta hafi verið röng nálgun þegar menn ráðast í svona verkefni á óróatímum sé það ekki til þess fallið að ná bestu niðurstöðunni þar af leiðandi sé betra að við byrjum á þessum hinum atriðum tveimur sem framsóknarflokkurinn setti sem skilyrði fyrir